Nenašel jsem nikoho, kdo by návrh v té podobě, ve které byl předložen, uvítal. Nenašel jsem žádnou přidanou hodnotu, kterou by tento návrh přinášel. Vidím pouze pokus sesypat do jednoho pytle produkci a prodej semen ze všech možných oborů, které spolu nesouvisí ani funkčně, ani věcně. Vidím riziko, že některá odvětví by návrh tak, jak byl předložen, efektivně ochromil nebo dokonce zničil. Právní předpisy Evropské unie týkající se produkce rozmnožovacího materiálu rostlin musí zachování biologické rozmanitosti v zemědělství a zahradnictví usnadnit a podpořit, ne ohrožovat.